Señor Zalba, en este debate se ha hablado mucho, por un lado, del caso español y, por otro lado, de la necesidad de medidas que puedan servir para recapitalizar y reincentivar la economía española. Hace muy poco, el Gobierno español rechazó una de estas medidas de forma tajante, a saber, la inversión en energías renovables. Estos días hemos sabido también que el señor Rajoy tampoco está de acuerdo con la propuesta de los eurobonos. Mi pregunta es si estas son las propuestas que nos llegan desde ciertos lugares importantes, desde Bruselas o las Comunidades Europeas, ¿con qué propuesta va a ir el Gobierno español mañana, al Consejo?